Señor Presidente, hemos votado a favor porque pensamos que el informe de iniciativa de la ponente allana el camino para una amplia renovación del marco regulador actual, que, aunque se aprobó y se adoptó en el año 2009, qué duda cabe de que, en el ámbito de las telecomunicaciones en la Unión Europea, está lejos de estar totalmente implementado y de que el mercado interior de las comunicaciones electrónicas sigue incompleto. Por lo tanto, pensamos que el informe lo que hace es abonar el camino para esta revisión, una revisión que tendría que proporcionar un marco estable y sostenible, garantizar su aplicación armonizada, coherente y eficaz y facilitar el desarrollo de los proveedores paneuropeos.